Hausse de la température, activités humaines, pollution chimique et biologique, plastique en tous genres, tous ces éléments ont des effets dévastateurs sur cette grande barrière.

Deux points de la résolution sont particulièrement urgents que l'Union européenne, première zone maritime du monde, fasse de l'océan l'une de ses priorités, et également que toutes les parties à la convention reconnaissent l'océan, comme dirait ma collègue Catherine Chabaud, comme un bien commun de l'humanité.